Najlepša hvala, podpredsednica. Spoštovani minister! Na trinajsti nujni seji Odbora za finance o uvedbi davka na digitalne storitve v Sloveniji in Evropski uniji, ki je bila sklicana na našo pobudo, smo opozorili na neupravičeno izmikanje plačevanju davkov s strani velikih digitalnih podjetij, kot so Amazon, Facebook, Google in Netflix. Na seji nas je presenetila izjava državne sekretarke na vašem ministrstvu, da nimate podatkov o premetu, teh podjetij v Republiki Sloveniji, gre namreč za podjetja, ki poslujejo, oziroma svoje storitve tržijo tudi na področju Republike Slovenije, zato, so oziroma bi morali biti na področju, Republike Slovenije obravnavani kot davčni zavezanci vsaj za plačilo davka na dodano vrednost. Zato me zanimajo tri, preprosta vprašanja, v bistvu kvantitativni podatki: Katere davke v Republiki Sloveniji sploh plačujejo takšna podjetja? Koliko časa oziroma kdaj so ta podjetja v Sloveniji obravnavana kot davčni zavezanci in kakšen je davčni priliv v državno blagajno iz naslova davka dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost in drugih davkov, ki jih plačujejo ta oziroma taka podjetja? Hvala.